Señor Presidente, a la espera de las propuestas para la reforma de la política pesquera común, el Grupo del Partido Popular Europeo quiere mostrar, una vez más, su alarma por la situación económica del sector pesquero. Hasta que se presente la propuesta para una nueva organización común de mercados en el sector, este sigue teniendo un margen de maniobra casi nulo en la formación de precios el régimen de importaciones, muchas de ellas procedentes de la pesca ilegal, sigue suponiendo una competencia desleal para la producción de la UE las nuevas obligaciones de control exigen una mayor movilización de recursos por parte de las empresas y la crisis general no favorece precisamente un mayor consumo de los productos de calidad. A ello hay que añadir un nuevo contexto alcista de los combustibles, que amenaza de nuevo a las empresas que lograron sobrevivir ya a la crisis de

Por ello, hemos presentado esta pregunta oral y esta propuesta de resolución a esta Cámara, teniendo en cuenta que estas ayudas no suponen ningún coste para el presupuesto de la UE y que, además, el incremento de ayudas que se pide está muy por debajo de las ayudas de minimis que reciben otros sectores, como el del transporte o el sector agrícola. No queremos vernos en una situación como la de 2008, cuando debatimos el paquete de medidas adoptadas in extremis por el Comisario Borg. Y yo quiero decir una cosa a la señora Comisaria es verdad que hay Estados miembros que podrán o no dar estas ayudas y que, según usted, esto creará disparidad, pero más disparidad se crea, por ejemplo, con algunos Estados miembros que no cofinancian el Fondo Europeo de la Pesca, y eso es algo generalmente aceptado. Lo que hay que proponer son ayudas, y los Estados miembros que quieran defender a sus sectores podrán asimismo defenderlos.